Ook de andere collega's, dank voor alle input. Ik geloof dat we hier een heel bruikbaar stuk hebben. Ik denk, eerlijk gezegd, dat het nog veel verder kan gaan.

Het gaat over het gebrek aan grondstoffen, die alle opkomende economieën natuurlijk ook graag willen hebben en die onze toekomstige groei ná deze crisis nu al onder druk zet. Wat ik heel goed vind, is dat er veel aandacht is voor deze kwetsbaarheid van de EU, voor onze afhankelijkheid.

Hoe gaan wij om met ons eigen afval? Wat kunnen wij intern in Europa nog doen?

Die is nog niet concreet genoeg. Wat bedoelen we daar precies mee? Waar zit nu de echte paradigmaverandering waar Europa om schreeuwt, zeker ook als antwoord op deze financieel economische crisis en als antwoord op de afhankelijkheid die we in zoveel opzichten hebben?

En dan heb ik het helemaal niet over alleen de governance structuren bij de banken of bij de regering. Nee, dan heb ik het echt over diep ingrijpen in deze economie bijvoorbeeld een lease samenleving, waarbij alle producten automatisch terugkomen toch echt een verschuiving van belasting het stimuleren van bijvoorbeeld net dat kleine beetje wat nodig is om een kwalitatiever, langduriger, milieuvriendelijker product te kopen

We laten heel vaak ons oog té snel vallen op juist die lege gebieden, die natuurgebieden die nog wellicht mogelijk voor mijnbouw zouden kunnen worden gebruikt. Maar wie zegt dat wij in de stad niet op een goudmijn wonen?

Maar wellicht wonen we wel écht op een of andere bron van iets wat we kunnen gebruiken. Dus laten we vooral ook kijken naar die gebieden, en niet alleen maar naar dat wat leeg